skattasmugur frítekjumanna og mynd af þekktum eyjum úr umræðunni hér cayman eyjum tortóla og gense svo nokkur dæmi séu nefnd þar er grein eftir aðalstein hákonarson sem starfar þar hjáembættinu og í útdrætti á henni segir með leyfi forseta þá hafa íslenskir bankar þjónustað aðila sem skattskyldir eru á íslandi við að flytja tekjur sem þeim bar að greiða skatta af hér á landi inn fyrir virkisgarð dótturfélaga sinna erlendis með öðrum orðum þarna er vakin athygli á því að íslenskar fjármálastofnanir hafa beinlínis aðstoðað fyrirtæki og skattskylda aðila við að flytja innlent fé til útlanda til að komast hjá skattlagningu það minnir mig á grein eftir fyrrverandi ríkisskattstjóra indriða h þorláksson sem birtist á heimasíðu hans í marsmánuði tvö þúsund og átta og heitir eignarhald á íslenskum fyrirtækjum hvert rennur hagnaður þeirra og skattur hann vekur athygli á því að samkvæmt athugunum sem hann hefur framkvæmt þá hafði bein fjármunaeign erlendra aðila á íslandi margfaldast á aðeins fjórum árum árið tvö þúsund og tvö var erlend fjármunaeign sextíu og fjórir milljarðar króna en í árslok tvö þúsund og sex var fjárhæðin fimm hundruð þrjátíu og átta milljarðar króna hann kemst að þeirri niðurstöðu að þessi erlenda fjármunaeign hér á landi sé að stórum hluta fjármunir í eigu íslenskra aðila sem hafi flutt fé sitt til útlanda og notað það þaðan til að fjárfesta á íslandi enn fremur að líklegt sé að menn komi sér undan því að greiða skatta af fénu sem sé upprunnið hér á landi með því að flytja það út til dæmis til hollands og skrá það formlega þar hann segir virðulegi forseti með leyfi forseta í grein sinni af þessum sökum rennur verulegur hluti af hagnaði starfsemi félaga hér á landi til erlendra aðila og hagnaður af starfsemi íslenskra fyrirtækja erlendis sem eru í eigu þessara félaga ílendist ekki hér þá hefur þetta fyrirkomulag veruleg áhrif til lækkunar á skatttekjum hér á landi hann segir jafnframt líka virðulegi forseti með leyfi forseta erlent eignarhald á íslenskum félögum hvort sem það er raunverulega erlent eða dulið íslenskt eignarhald hefur mikil áhrif á tekjur ríkissjóðs af því að nú ber svo vel í veiði að greinarhöfundur er orðinn um tíma ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu og þá eru hæg heimatökin hjá hæstvirtum fjármálaráðherra að kynna sér þessi mál hef ég leyft mér að bera fram eftirfarandi fyrirspurn hver eru talin hafa verið áhrif erlends eignarhalds á íslenskum félögum á tekjur ríkissjóðs og hver er helsta skýringin á þeim